Panie Przewodniczący! Słowa pana Arsenisa zaskoczyły nas jako grupę, ponieważ do tej pory przygotowywaliśmy wspólnie rozwiązania i jak sam wspomniał przygotowanych zostało kilka wysłuchań publicznych mających na celu znalezienie wspólnego rozwiązania. Dzisiaj jesteśmy całkowicie zaskoczeni tymi słowami i można powiedzieć, że tak jak prowadziliśmy negocjacje w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa, tak teraz brakuje tych samych porozumień i takiego samego toku.